Señor Presidente, celebro mucho que el Consejo Europeo se haya ocupado de la acción exterior de la Unión.

Como ha dicho hace pocos días el Presidente de la Comisión, en el mundo global el tamaño sí importa.

Lamento, por consiguiente, el sentido del voto en Nueva York, la semana pasada, sobre el refuerzo de la posición de la Unión en las Naciones Unidas.

Me parece muy bien que en el futuro se preparen cuidadosamente las cumbres con los otros grandes actores. Con ellos tenemos que abordar —además, por cierto, del sentido de su voto el pasado día 14 en Nueva York— importantes cuestiones bilaterales y multilaterales.

Confío en que se prepare bien la Cumbre del 20 de noviembre. Señorías, gracias a los nuevos instrumentos del Tratado de Lisboa, la actuación exterior de la Unión tendrá más continuidad y coherencia. Pero también es imprescindible, junto a la fortaleza interior de la Unión, la voluntad política de actuación conjunta de los 27 y, en particular, de sus miembros más relevantes. Este proceso de conjunción inevitablemente será largo y difícil.